Cette violence est présentée par la Chine comme un simple conflit interethnique entre Hans et Ouïghours, alors qu'elle est l'aboutissement quasi inéluctable de sa politique répressive dans la province du Xinjiang. La province est stratégique mais difficile à contrôler. Voie de transit incontournable, riche en ressources naturelles elle est indispensable à l'avenir énergétique de la Chine.

Ceux ci, près de 50 de la population, sont majoritairement des musulmans sunnites d'origine turcophone. Depuis une décennie, ils sont systématiquement discriminés, menacés d'assimilation et de disparition et leur identité est en péril.

En avril 2009, Amnesty International lançait un véritable cri d'alame après le Tibet, il y aura le Xinijiang. La politique de non violence ayant échoué, les séparatistes ouïghours chercheraient d'autres moyens de faire aboutir leurs revendications identitaires, et c'est chose faite. Mais la Chine ne peut pas continuer à assurer sa cohésion à travers des bains de sang à répétition. En tant que signataire d'accords internationaux, elle est tenue de protéger ses minorités ethniques.

L'Europe va t elle encore fermer les yeux et se contenter de condamner la répression et de quémander sans succès la libération des prisonniers politiques? Non. Les droits de l'homme en Chine sont un problème politique et il faut oser rappeler à ce pays ses propres engagements envers son peuple et le risque qu'il y aurait par rapport à la communauté internationale de s'y soustraire.